en hvað þingsköp kveða á um það er óskað eftir atkvæðagreiðslu um þessa tillögu forseta og verður nú gengið til atkvæða um hana